Pane předsedající, nejprve se také připojím k těm, kteří poděkují a ocení práci paní zpravodajky. Dohoda s Radou, které bylo dosaženo, je vždycky nejlepším možným řešením. Chtěl bych vyzvednout následující principy. Nevytvářet zbytečné administrativní bariéry, které by snižovaly konkurenceschopnost, zavádět regulace postavené na základě ověřených poznatků, nikoliv na základě domněnek, nadějí nebo přání, a dbát na vysokou míru ochrany zdraví jak pracovníků, tak i dalších osob. Chtěl bych se připojit k jedné z předřečnic a podpořit názor, že i nelegislativní opatření by mohlo při správném použití jednotlivými národními vládami vést k požadovanému cíli. Za moji skupinu jako koordinátor uvádím, že tento návrh zprávy v hlasování podpoříme.